Herr Präsident! Sicherheit im Flugverkehr ist seit geraumer Zeit Thema im Parlament.

Jeder ist dafür, aber keiner will so richtig dafür bezahlen.

Deshalb möchte ich nochmals im Namen unserer Fraktion sagen Wie die Kommission dieses Problem in letzter Minute gelöst hat, soll ein Einzelfall sein und bleiben. Es kann in Zukunft nicht Schule machen, dass dies einseitig so gelöst wird.

Drittens Was geschieht mit dieser Opt out Klausel aus Sicherheitsgründen?

Zum Bodyscanning, lieber Kollege Leichtfried Ich würde sagen, man muss es auch nicht allzu kompliziert machen.

Wir wollen die Gesundheit schützen und die Privatsphäre respektieren.

Das gilt für die Zukunft und bitte nicht nur auf europäischer Ebene, sondern auch im internationalen Umfeld.